Es ist klar Für uns bedeutet Außenpolitik immer, präventive Maßnahmen einzusetzen, um Militär unnötig zu machen.

Und wenn Militär halt notwendig ist, sollten wir es vernünftig einsetzen und auch unsere Instrumente bestmöglich nutzen. Richtigerweise macht der Bericht deutlich, dass wir die Ressourcen nicht in verantwortlicher Weise nutzen. In Zeiten knapper Kassen müssen wir dafür sorgen, dass wir Synergieeffekte schaffen, die nur auf der europäischen Ebene erreicht werden können. Deswegen ist es richtig, dass man hier nach einem Weißbuch ruft, in dem auf der einen Seite die Ziele und Interessen der Europäischen Union definiert und auf der anderen Seite die vorhandenen Mittel und Ressourcen dazu verknüpft werden, und dass wir beispielsweise im Bereich von Beschaffung, von Forschung, von Entwicklung auch gemeinsam sehr viel mehr tun, als wenn jeder seine eigenen Patronen entwickelt und kauft.

Ich meine auch, dass wir im Bereich der Nutzung multinationaler Verbände, die wir zunehmend in der Europäischen Union haben, in diesem Sinne weiter vorangehen sollten und auch die Einsatzfähigkeit und auch die rechtlichen Probleme, die mit der Einsatzfähigkeit bestehen, überprüfen sollten. Ich meine jedenfalls, dass hier gemeinsame Anstrengungen zur Nutzung auch dem Schutz der Soldaten dient. Wenn ich sehe, wie in Afghanistan jeder noch mit unterschiedlichen Vorbehalten dort hineingeht und hier keine vernünftige Zusammenarbeit besteht, wie auch Berlin plus nicht umgesetzt werden kann mit einer vernünftigen Zusammenarbeit von NATO und den Möglichkeiten des zivilen Krisenmanagements der Europäischen Union, dann ist viel Arbeit zu tun, die im Interesse unserer Menschen, der Menschen, die für Freiheit einstehen wollen, als auch für unsere Soldaten erzielt werden soll.